Señor Presidente, hay, al menos, un ámbito importante para Europa y para la región a la que pertenezco ―Euskadi, el País Vasco― en el que ustedes no han hecho absolutamente nada. En el Tratado de Lisboa a este Parlamento se le reconocen competencias en materia de pesca.

Al inicio de su Presidencia, yo misma me mostré dispuesta a continuar con las negociaciones para poder desbloquear planes importantes y ustedes no han hecho ningún esfuerzo para desbloquear estos aspectos.

Creo que han perdido una oportunidad para solventar un problema que se arrastra desde la Presidencia española.